Le persone che fuggono da paesi in guerra o in miseria devono essere aiutate, ma in modo serio e non dando solo pochi spiccioli al paese più vicino a loro e che deve farsene carico l'Italia. Questi profughi stanno diventando cittadini europei per morte anziché per nascita, come avviene in tutti gli altri paesi civili. Come ha detto il Presidente Barroso oggi, gli aiuti all'Italia devono essere concreti. È necessario allora inviare navi sottocosta di quei paesi per accogliere lì i migranti e non dare solo enormi contributi europei proprio a quei paesi africani responsabili primari di queste migrazioni. Questi soldi oltretutto spesso si perdono nei rivoli della corruzione, come ha dimostrato una recente sentenza della Corte dei conti europea, tale sentenza ha infatti reso noto che dei 5 miliardi di euro dati all'Egitto, un miliardo se n'è andato in corruzione, cari signori! Mentre il finanziamento di Frontex è di appena 80 milioni di euro, spiccioli, di cui solo 20 per gli stipendi di funzionari che stanno comodamente seduti a una scrivania a Varsavia, mentre a Lampedusa la gente continua a morire in mare.